Herr Präsident, geehrte Herren Kommissare, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Unser Wachstum und unser Wohlstand hängen davon ab, dass Menschen in der Europäischen Union Produkte entwickeln und neue Ideen haben, die auch auf den Weltmärkten verkauft werden können.

Da ist es ganz wichtig, dass wir die Synergien der Forschungsförderung und Regionalentwicklungspolitik heben. Hier kann man noch viel machen. Ich plädiere dafür mit den Liberalen, mit der FDP dass wir einen Schwerpunkt auf kleine und mittlere Unternehmen setzen. Wir sollten schauen, dass wir als EU unsere Fördermittel so ausgeben, dass kleine und mittlere Unternehmen auch wirklich herankommen, dass es einen Technologietransfer zwischen Universitäten und Hochschulen und den kleinen und mittleren Unternehmen gibt. Und wir sollten die Menschen ermutigen, dass sie durch Selbstverantwortung und Eigeninitiative ihr Schicksal selber in die Hand nehmen. Die Staaten können keine Arbeitsplätze schaffen, sondern die Arbeitsplätze müssen in der Wirtschaft geschaffen werden.